Mit der Position des Rates und der heutigen Beratung bleiben wir im Zeitplan. Alle Verantwortlichen das Parlament, der Rat, die Kommission sind darum besorgt, zu erreichen, dass der Haushalt 2020 in schwieriger Zeit bis Mitte November verabschiedet und damit Klarheit für Programme, Projekte und die Menschen für das nächste Jahr geschaffen werden kann. Wir in der Kommission gehen davon aus, dass auch wir die Kontinuität wahren und mein möglicher Nachfolger, Herr Kommissar Johannes Hahn, unmittelbar ab 1. November die Aufgabe hier als Dienstleister für Sie wahrnehmen kann. Es gibt neben den normalen Themen und Fragen die außergewöhnliche und offene Entwicklung des Austritts des Königreichs aus der Europäischen Union.

Noch gehen wir davon aus, dass das Königreich alle Rechte und Pflichten des Haushaltsrahmens, der bis Ende 2020 reicht, auch im letzten Jahr des Haushaltsrahmens für den Haushalt 2020 akzeptiert. Nur einmal vorausgedacht Wenn es zu keinem Abkommen kommt und das Königreich automatisch ausscheiden würde, ohne Verlängerung, dann entsteht eine Lücke im nächsten Jahr von netto etwa elf Milliarden Euro. Und da die Europäische Union im Gegensatz zu allen anderen Organen Mitgliedstaaten, Regionen, Kommunen ein umfassendes Schuldenverbot hat, müssten wir unmittelbar gemeinsam die Lücke schließen. Dafür würde die Kommission dann vor der Vermittlungsphase, die Ende Oktober beginnt, einen Vorschlag machen. Der könnte lauten, dass man die elf Milliarden umfassend durch Kürzungen erbringt. Er könnte lauten, dass man die elf Milliarden umfassend durch höhere Einzahlungen erbringt. Vermutlich wird ein Mittelweg zwischen vertretbaren Kürzungen, die uns keinen großen Schaden zufügen, und etwas höheren Einzahlungen der kluge Weg sein. Wir kommen darauf in drei Wochen bei Bedarf zurück. Wir sehen es als wichtig an, dass Rat und Parlament und die Kommission die Prioritäten im Grundsatz teilen Beschäftigung, Stabilisierung des Wachstums, Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, die möglichen Maßnahmen für Klimaschutz auf europäischer Ebene, die neben Emissionsreduktionspfaden, neben Standardsetzung eben auch Investitionen bedeuten, und die Stärkung unserer inneren und äußeren Sicherheit. Bei einigen erfolgreichen Programmen teilt der Rat den Vorschlag der Kommission Erasmus, Copernicus und andere Infrastrukturprojekte beim Projekt zur industriellen Entwicklung im Bereich der Verteidigung sehen wir uns im Ratsvorschlag und der Position des Rates sehr gut wieder. Wir machen uns bei einigen Kürzungen Sorgen, und ich werde auch in den Beratungen vertieft über die Sorgen oder die Schäden, die Kürzungen verursachen würden, mit Ihnen sprechen wollen.

Deswegen halten wir die Kürzung um 410⁰Millionen für nicht begründbar. Und ich glaube, dass dies auch der Rat in der Öffentlichkeit schwer vertreten kann, weil es konkrete Beispiele sind.